Zum Thema ist festzuhalten Der Finanzmarktstabilisierungsmechanismus ersetzt aus unserer Sicht den Aufbau eines europäischen Währungsfonds nicht. Ich bin der Auffassung, dass wir eine europäische Bankenabgabe brauchen, die im ersten Schritt zum Aufbau des nötigen Eigenkapitals für eine Europäische Rating Agentur dienen soll und im zweiten Schritt zum Aufbau eines Europäischen Währungsfonds. Der Finanzmarktstabilisierungsmechanismus zeigt die Dringlichkeit der Finanzmarktreformen, er zeigt aber auch das Fehlen eines Krisenmechanismus, und er zeigt auch, dass wir eine politische Union, eine Wirtschafts und Sozialunion und ein stärkeres Europa benötigen. Der beste Stabilisierungsmechanismus ist aus meiner Sicht die Einhaltung der Maastricht Kriterien, die Einhaltung des Stabilitäts und Wachstumspakts, die Verwirklichung des Binnenmarktes und eine Wettbewerbspolitik, die auf eine offensive Bildungs Forschungs und Investitionsoffensive baut, damit wir Wachstum und Beschäftigung erhalten und nicht dem Steuerzahler in der Not in die Tasche greifen müssen.